Wir wollen auf Plastik nicht verzichten. Ich glaube, Plastik wird auch in Zukunft seinen Platz in unserem Leben haben. Aber der zum Teil gedankenlose und häufig auch sehr verantwortungslose Umgang mit Plastik in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, hat Plastik und die Produkte, die daraus entstehen, zu einer Bedrohung für Gesundheit, Umwelt und Menschen gemacht. Mit dieser Strategie soll erreicht werden, dass auf der einen Seite eine sichere Produktion stattfindet, dass Wiederverwertung und Wiederverwendung der Produkte für Mensch, Umwelt und Gesundheit sinnvoll und wünschenswert sind, und dass auf der anderen Seite jene Produkte, die dem Begriff der Nachhaltigkeit nicht gerecht werden, vom Markt verschwinden. Dazu gehören für mich natürlich auch alle microplastics